Voorzitter, vandaag staat voor de zoveelste keer het project ITER ter discussie.

Bovendien is het ITER project nuttig voor het internationale bedrijfsleven en profiteren ook Nederlandse bedrijven hiervan

Een project als ITER kan ook moeilijk door een enkele lidstaat worden gefinancierd en daarom staan we in principe positief tegenover de wereldwijde financiering van dit project.

Daarvoor moest het huidige meerjarig financieel kader worden herzien een zogenaamde revisie. De PVV vindt het een bijzonder opmerkelijke gang van zaken, omdat voor goedkeuring van deze revisie unanimiteit in de Raad is vereist. Er is al uitgebreid gesproken over de nadere voorwaarden voor aanvullende financiering van het ITER project, maar de vraag of deze ingrijpende aanvullende financiering door lidstaat Nederland geaccepteerd zal worden,

Wat de PVV betreft is ITER best wat waard. Maar een dergelijk gigantisch bedrag, zonder vooruitzicht op harde afspraken dat de ITER financiering binnen de perken blijft, doet ons tegen het verslag Böge stemmen en tegen de oplopende kosten bij ITER. En, collega Böge, de Raad heeft het soevereine laatste woord hierin.